le Commissaire et le Conseil, qui n'ont pas pris position, ainsi que les collègues qui ont pris position en faveur de Strasbourg. Pour le siège unique, pas de problème, Strasbourg est prêt à l'accueillir. Mais qu'est ce que Strasbourg?

Ce territoire est l'axe d'équilibre des peuples et des nations, base de l'Europe.

Strasbourg serait trop loin des autres institutions? Qu'en est il d'une Europe multipolaire?

Des lobbies qui travaillent contre l'Europe. Abandonner Strasbourg, c'est surtout abandonner le Strasbourg d'une Europe véritable dont vous êtes, pour certains, des adversaires.

Strasbourg, c'est aussi loin de l'OTAN.

Strasbourg, c'est l'Europe de l'équilibre.